Diese Selbsterkenntnis ist auf jeden Fall schon mal sehr gut.

Niemand hier im Hause ist gegen Demokratie oder Rechtsstaat. Das Problem ist, dass Sie genau, jetzt lachen Sie natürlich diejenigen, die für nationale Souveränität eintreten, für antidemokratisch und für Befürworter eines Unrechtsstaates halten.

Und dann müssen wir uns erinnern Demokratie und Rechtsstaat müssen ausgefüllt werden mit Werten, die dahinter stehen. Ich erinnere daran, dass wir in der Grundrechtecharta, im Verfassungsvertrag und im Lissabon Vertrag ausdrücklich keinen Bezug auf das christliche Erbe Europas haben.

Aber die Werte müssen wir wieder klar bekommen.